Neznám totiž žádnou demokratickou instituci, která by se tak často vyjadřovala k lidským právům a apelovala na vyšetření válečných zločinů, jako je např. Evropský parlament a další evropské instituce.

Toto není první rezoluce, je to několikátá rezoluce. A já musím říct, že za Evropskou lidovou stranu velmi často vyjednávám podobné lidskoprávní rezoluce, ale málokdy se ty strany tak na všem shodnou, jako bylo v případě této rezoluce, která naprosto jasně apeluje my chceme vyšetření zločinů, kterých se dopouští

My chceme opravdu řešit situaci stovek tisíců lidí, kteří dnes jsou bez jakéhokoliv vzdělání, kteří jsou bez jakékoliv pomoci, kteří jsou v otřesných podmínkách někde na ostrovech nebo v částech, které jim vyhradily okolní státy. My chceme, aby se ta situace už nadále nezhoršovala. Chceme otevřený dialog, který se možná myanmarské vládě nebude líbit, ale chceme s ní hovořit o řešení této humanitární krize a o celé situaci, a proto apelujeme na Evropskou komisi, která má ty účinné nástroje v ruce, aby skutečně se situací Rohingyů začala něco dělat.